Monsieur le Président, toute guerre est horrible, en particulier pour les populations civiles qui la subissent. Le régime syrien n'a certes pas été tendre avec ses ennemis, mais il faut en finir avec le mythe des rebelles islamistes modérés. Mohammed Allouche, qui retient en otage les civils de la Ghouta avec son groupe Jaïch al Islam, n'est pas plus modéré que les dirigeants de Daech ou d'Al Nosra. Dans la lettre qu'elle nous adressée hier soir, Mme Mogherini parle de Nasser Al Hariri. Mais qu'espérez vous négocier avec cette nouvelle marionnette des Saoudiens placée à la tête de la Coalition nationale syrienne? L'Arabie saoudite, qui commet des atrocités au Yémen et qui soutient et finance, directement ou indirectement, un certain nombre de factions islamistes. Aujourd'hui, sept millions de personnes habitent à Damas, où de nombreux Syriens se sont réfugiés. Eux aussi subissent quotidiennement des bombardements en provenance des quartiers ou banlieues qui sont tenus par les islamistes. Le quartier chrétien de Bab Touma est une des cibles privilégiées des soi disant rebelles. Hôpitaux, écoles et orphelinats sont visés en priorité. La semaine dernière, le siège du Croissant Rouge a ainsi reçu plus de dix obus. Parmi les victimes, on compte Lama Fallouh, la courageuse directrice de l'opéra, qui continuait d'œuvrer pour le maintien de ces offres culturelles que les barbares islamistes honnissent. Quelle capitale occidentale accepterait elle de se laisser ainsi bombarder par une banlieue rebelle? Que faire maintenant pour épargner au maximum les civils? Il faut d'abord assurer la défaite totale des djihadistes, les éradiquer jusqu'au dernier et, à titre transitoire, il faut soit des corridors humanitaires pour évacuer les habitants de la Ghouta, soit laisser temporairement une porte de sortie aux islamistes pour qu'ils regagnent Idlib. C'est très exactement ce qui a été fait à Alep, ville martyre qui renaît aujourd'hui de ses cendres.